Frau Präsidentin! Auch für uns Grüne steht die Konferenz zur Zukunft Europas für die Frage Wie wollen wir künftig leben? Wie wir die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Belange ausbalancieren wollen, können wir ja nur herausfinden, wenn wir uns mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas in einen gemeinsamen großen Austausch begeben. Partizipation steht nämlich im Zentrum einer nachhaltigen und regenerativen Kultur, die wir dringend brauchen, um den Klimawandel zu begrenzen und den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen.

Solche Transformationsprozesse sind tiefgreifend, und sie können nur wirken, wenn sie auf eine breite demokratische Basis gestellt werden. Deswegen freue ich mich ausdrücklich, dass das Parlament heute diese Einladung ausspricht. Macht mit! Wir wollen Europa gemeinsam gestalten, und wir müssen Europa fit für die heutige und für die künftigen Herausforderungen machen. Welches Europa brauchen wir eigentlich dazu?